Madame la Présidente, chers collègues, l'Union européenne nous a prouvé, une fois de plus, à travers les propositions de la Commission en matière de réforme de la politique commune de la pêche, qu'elle avait conscience de l'importance de reconstituer les stocks halieutiques dont l'avenir de nos pêcheurs dépend.

Je crois qu'il serait absurde d'opposer ceux qui auraient été pour la reconstitution et d'autres qui auraient été contre.

Le pilier environnemental, bien sûr, mais aussi le pilier économique et le pilier social.

C'est pourquoi je me suis prononcée en faveur de l'amendement 15, qui aurait permis de fixer une marge de tolérance en matière d'interdiction des rejets. L'interdiction totale des rejets est, en effet, une mesure irréaliste et surtout, me semble t il, inapplicable, qui démontre une méconnaissance des réalités du secteur de la pêche.

Les objectifs sont les mêmes pour tous, du législateur au pêcheur, c'est pourquoi le législateur ne peut pas proposer un avenir durable au pêcheur s'il s'oppose à son présent.